Panie Premierze! Chciałam powrócić do spraw greckich. Okazuje się, że w tym roku wydatki budżetowe Grecji będą wyższe o ponad 8, a tym samym jeszcze bardziej wzrośnie deficyt tego kraju. Nie ma więc mowy o oszczędnościach, które są fundamentem przyjętego programu pomocowego. Minister finansów Grecji przyznał niedawno, iż główną przyczyną kłopotów tego kraju we wdrażaniu przyjętych reform jest brak efektywnego aparatu państwowego i administracji podatkowej. Biorąc pod uwagę, że stworzenie takiego aparatu wymaga co najmniej kilku lat, chciałabym zapytać, czy w ogóle są szanse na skuteczność wdrażanej pomocy dla Grecji? Powiedział Pan o odpowiedzialności naszego pokolenia. Czy nie warto pokazywać częściej społeczeństwa irlandzkiego, które jest bardzo odpowiedzialne i rzeczywiście z tej pomocy skutecznie korzysta? Czy nie warto rozmawiać z Grekami i szukać dróg wytłumaczenia im, że to całe społeczeństwo jest odpowiedzialne za sytuację, w jakiej się znalazło?